Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin Malmström, werte Kolleginnen und Kollegen! Die zur Abstimmung vorliegende Richtlinie zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs ist ein wichtiger und guter Schritt im Kampf gegen die anhaltende Ausbeutung zahlreicher Kinder in der Europäischen Union und weltweit. Als Grüne begrüßen wir daher außerordentlich, dass es zu einer tragfähigen Einigung zwischen Europäischem Parlament und Ministerrat gekommen ist. Gerade bei einem sensiblen und wichtigen Anliegen wie der Bekämpfung des Kindesmissbrauchs ist es essenziell, die richtigen politischen Antworten zu geben. Deshalb freue ich mich, dass es uns gelungen ist, nach eingehender Debatte ein klares Bekenntnis zum verpflichtenden Löschen von kinderpornographischen Inhalten im Internet unter rechtsstaatlichen Verfahren zu vereinbaren. Gleichzeitig ist es richtig, dass wir uns als Parlament mit der Ansicht durchgesetzt haben, dass eine Verpflichtung zu Sperren im Internet nicht der richtige Weg ist. Den Opfern von Kindesmissbrauch ist mitnichten geholfen, wenn lediglich umgehbare Stoppschilder im virtuellen Raum errichtet werden, während Missbrauch und Vergewaltigung in der realen Welt weitergehen.

Sowohl innerhalb der EU und ihren Mitgliedstaaten als auch gegenüber Drittstaaten muss diese Beseitigung von Kriminalität und Missbrauchsmaterial an der Quelle erfolgen. Die Kriminalstatistiken zeigen, dass die meisten Aktivitäten nicht auf irgendwelchen Inselstaaten im Pazifik, sondern hier in Europa, in den USA oder z. B.

Angesichts der engen Kooperation mit diesen Ländern kann es doch wohl nicht zu viel verlangt sein, effektive Methoden zur Verfolgung des Kindesmissbrauchs zu ergreifen. Wenn wir morgen diese Richtlinie annehmen, dann bedeutet dies auch eine Richtungsentscheidung für die Frage der Rechtsdurchsetzung im Internet. Anstelle rechtsstaatlich hoch bedenklicher Sperrinfrastrukturen und willkürlicher Maßnahmen der Provider wollen wir in der Europäischen Union einen effektiven Rahmen schaffen, um Kriminalität und Missbrauch dort zu bekämpfen, wo sie stattfinden. Wir wollen das Problem nicht einfach auf Kosten justizieller Verfahren ausblenden, sondern es mit offenem Visier angehen. Eine Gesellschaft muss gerade beim Thema Missbrauch aufmerksam bleiben und die Ursachen auch außerhalb der klassischen Rechtsdurchsetzung bekämpfen.